virðulegi forseti hér mæli ég fyrir nefndaráliti frá utanríkismálanefnd um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer tuttugu tvö þúsund og sjö í meðförum sínum á þessu mæli fékk utanríkismálanefnd fulltrúa frá utanríkisráðuneyti fjármálaráðuneyti á sinn fund

um breytingu á níunda viðauka og tuttugasta og öðrum viðauka við e e s samninginn og til að fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og sex fjörutíu og sex e b frá fjórtándu júní tvö þúsund og sex um breytingu á tilskipunum ráðsins um ársreikninga félaga af tiltekinni gerð um samstæðureikninga um ársreikninga og samstæðureikninga banka og annarra fjármálastofnana og um ársreikninga og samstæðureikninga vátryggingafélaga þessi tilskipun miðar að því að auka trúverðugleika á fjárhagsupplýsingum fyrirtækja meðal annars með því að lagðar eru auknar skyldur og aukin ábyrgð á stjórnarmenn félaga vegna reikningsskila og upplýsinga í ársreikningum innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi stefnt er að því að frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga verði lagt fyrir haustþing tvö þúsund og átta utanríkismálanefnd leggur til að þessi tillaga verði samþykkt